frumvarp þetta var samið af endurskoðunarnefnd skipaðri af samgönguráðherra í samræmi við bráðabirgðaákvæði fjögur í lögunum nefndin var skipuð ýmsum fulltrúum hagsmunaaðila svo sem hafnarstjórnar landssambands íslenskum útvegsmanna og samtökum íslenskra kaupskipaútgerða auk þess sem með nefndinni störfuðu starfsmenn ráðuneytisins og siglingamálastofnunar íslands nefndinni var falið að meta hvernig til hafa tekist við framkvæmd laganna og gera tillögur að nauðsynlegum breytingum að fenginni reynslu niðurstaða nefndarinnar var að ekki væri komin mikil reynsla af lögunum þar sem tiltölulega stutt er síðan þau tóku gildi og framlengdur hefur verið gildistími tuttugasta og fjórðu grein laganna með sérstakri breytingu á hafnalögum sem alþingi samþykkti á síðasta ári og sveitarstjórnir höfðu lagt áherslu á það er helst að gjaldtaka samkvæmt sautjándu grein laganna hafi verið gagnrýnd bæði af hafnasambandi sveitarfélaga sem og einstökum höfnum og notendum hafna en með lögunum voru afskipti stjórnvalda af gjaldtöku hafna afnumin og höfnum gert að setja sér gjaldskrá á grundvelli meginreglu um þjónustugjöld hefur sú gagnrýni einkum beinst að því að ekki sé hægt með viðunandi hætti að skipta rekstrarkostnaði skipa og vörugjalda með þeirri aðferð sem ákvæðið gerði ráð fyrir og þar með ekki unnt að uppfylla grundvallarsjónarmið

drög að þessu frumvarpi voru lögð fyrir hafnasambandsþing sem haldið var síðastliðið haust á höfn í hornafirði og kynntar sérstaklega ekki voru gerðar neinar teljandi athugasemdir við frumvarpið af hálfu þingsins helstu breytingar sem lagðar eru til með frumvarpinu eru eftirfarandi hér er lögð til sú breyting að skipulag hafna er falið hafnarstjórn en í núgildandi lögum er kveðið á um samráð við hafnarstjórn áfram er gert ráð fyrir samráði við siglingastofnun og einnig að framkvæmdaleyfi sé gefið út af sveitarstjórn með tillögu þessari er í raun ekki verið að breyta fyrirkomulagi þessara mála heldur færa lagaákvæðið til samræmis við þá framkvæmd sem nú tíðkast og er hagkvæmust þá er rétt að hafa í huga að þetta samrýmist einnig því að þar sem hafnir eru með sérstaka hafnarstjórn fellur kostnaður við deiliskipulag á hafnarsjóð og gildir það sama um hafnir sem falla undir þriðja tölulið áttundu grein laganna þá er fjallað um birtingu gjaldskrár fyrir gildistöku núgildandi hafnalaga var aðeins um að ræða eina gjaldskrá hafna sem gilti um allar hafnir landsins nema nema einstaka stóriðjuhafnir gjaldskráin var gefin út af samgönguráðuneytinu og birt í stjórnartíðindum engin ákvæði eru í núgildandi hafnalögum um birtingu gjaldskrár hafna hvorki hafna í opinberum rekstri né einkarekstri framkvæmdin á því hvort og þá hvernig einstaka hafnir hafa staðið að birtingu gjaldskráa hefur verið mjög mismunandi og hefur siglingastofnun síðan lögin tóku gildi leitast við að birta á heimasíðu inni yfirlit um þessar gjaldskrár jafnframt hefur verið ágreiningur um hvort höfnum í opinberum rekstri er skylt að birta gjaldskrá í b deild stjórnartíðinda á grundvelli annars málsl fyrstu málsgrein þriðju grein laga númer fimmtán tvö þúsund og fimm eða hvort um heimildarákvæði er að ræða vegna þess og til að tryggja að gegnsæi

einnig er tekið fram til að taka af allan vafa að höfnum í opinberri eigu er heimilt að birta gjaldskrá í b deild stjórnartíðinda en ekki erum skyldu að ræða þá er fjallað um sautjándu grein og upplýsingaskyldu hafna lagt er til að þrír gjaldflokkar verði sameinaðir í eitt nýtt gjald hafnargjald sem aftur skiptist í fjóra nánar tilgreinda kostnaðarliði gjöldum sé ætla að standa undir þeim kostnaði sem

nauðsynlegt er að gera tillögur um þessar breytingar þar sem núverandi ákvæði eru að mati þeirra sem við hafnirnar starfa með öllu óframkvæmanlegt lagt er einnig til að notendur hafna geti krafið hafnarstjórn um upplýsingar um kostnað sem almennt hlýst af veittri þjónustu sem gjaldinu er ætlað að standa undir þetta er gert til að auka gagnsæi í þessum viðskiptum þá er fjallað um breytingu á heimildum hafna sem ekki teljast til opinbers reksturs í gjaldtöku

málsgrein tuttugustu greinar og er miðað við að gjaldtakan standi undir kostnaði við þá þjónustu sem veitt er ásamt hlutdeild í sameiginlegum rekstri hafnarinnar

arðsemiskrafna í gjaldtöku sinni og getur því vart skilað arði en gert er ráð fyrir því í nítjánda grein laganna að svo sé því er lagt til að fyrsta máls tuttugustu greinar verði breytt og kveðið á um að við gjaldtöku megi gera arðsemiskröfur með takmörkunum eins og nánar er gerð grein fyrir í athugasemdum við greinina jafnframt er tekið fram að heimilt sé við gjaldtökuna að miða við stofnkostnað við uppbyggingu hafnarinnar og viðhald til að taka af allan vafa um slíka heimild áfram er tryggt í nítján grein laganna að höfn sé ekki heimilt að greiða arð til eigenda sinna fyrr en eftir að fé hefur verið lagt til hliðar í fullnægjandi viðhald og endurnýjun hafnarinnar samkvæmt nánari ákvæðum um reglugerð hennar sem sett er samkvæmt fjórðu grein laganna talið er að samkeppnislög og eftirlit samkeppniseftirlitsins eigi að tryggja að höfn geti ekki gert óhóflegar arðsemiskröfur í gjaldskrá sinni þá er fjallað um nýja endurskoðunarnefnd en það er lagt til að á ný verði tiltekið að endurskoðunarnefnd verði skipuð til að fara yfir reynsluna af þessum lögum í þetta sinn er miðað við að það verði gert eigi síðan en árið tvö þúsund og tíu en þá ætti að vera komin nokkur reynsla á og styrkjaákvæði núgildandi hafnalaga virðulegur forseti ég legg til að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til annarrar umræðu og háttvirtrar samgöngunefndar